Het leek wel de processie van Echternach, maar na twee jaar tegensputteren krijgt Oekraïne eindelijk een anti corruptiehof. Dit is het noodzakelijke sluitstuk in de strijd tegen de endemische plaag van corruptie en een noodzakelijke voorwaarde voor nieuwe Europese macrofinanciële bijstand, die we dan ook voluit steunen.

Op die manier blijven hervormingen al te vaak haperen, verwateren ze en kon de strijd tegen corruptie tot nu toe niet echt overtuigen. De oprichting van het anti corruptiehof, met onafhankelijke rechters, is een stap in de goede richting. We moeten de concrete implementatie goed opvolgen, net als de hele hervormingsagenda. Die zal bijvoorbeeld ook moeten leiden tot een modernere en democratischer kieswet en een operationele rechtsstaat.